Ahogy az imént előttem szóló képviselőtársam elmondta, ugyanazt mondhatom én is. Mindnyájunkat meglepett az, hogy ezek a tárgyalások milyen ellenállást váltottak ki. Ez a parlamenti jogos követelés a demokratikus ellenőrzés jogának a gyakorlásáról elnyúló tárgyalássorozathoz fog vezetni. Szerintem egyik jelentéstevő sem gondolta, hogy ez így elhúzódik. Ennek ellenére örülök, hogy ma itt állunk ennél a záróvitánál. A demokrácia és az emberi jogok európai eszközének társjelentéstevőjeként csak hangsúlyozni tudom, hogy ez az eszköz az emberi jogokat, a demokrácia védelmét szolgálná az egész világon. Ezzel az eszközzel támogatható a gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód elleni küzdelem, de konkrétan az emberi jogvédők védelme is. Ezen eszköz haszonélvezői olyan civil szervezetek, amelyek harmadik országokban tevékenykednek ezekért a célokért. És épp az arab tavasz eseményei mutatták meg, hogy mennyire fontos az, hogy igenis a Parlament lássa át a stratégiai kérdéseket. És mennyire nem mindegy, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket. A jelentés tartalmi részéről első olvasatban sikerült is egyetértésre jutnunk, és az nem volt kérdéses senki számára, hogy mindent megteszünk, hogy a civil szervezetek működését elősegítsük. A következő két olvasatra az érem másik oldala jutott az intézményközi vita. És én úgy látom ezt a négyes csomagot, mint az állatorvosi lovat, ahogy magyarul kifejezik. Az első szimbolikus jele volt annak, hogy el tudja e fogadni az intézményközi rendszer, hogy az Európai Parlament szerepe valójában megnőtt, más lett 2009. december 1 je után. Örülök, hogy eljutottunk eddig a megállapodásig az intézmények között, és ezért külön köszönet Vidal Quadras képviselő kollégámnak és a többieknek, akikkel végigküzdöttük ezeket a hónapokat. Úgy érezzük, hogy az út hosszú volt és mindannyian tudjuk, hogy minden kompromisszum lényege, hogy a felek többet kevesebbet feladnak az eredeti elképzeléseikből. Mégis, én úgy érzem, hogy ez egy komoly előrelépés, és hogy a Tanács és a Parlament a jövőben közösen dönthet a pénzügyi eszköz stratégiai tervezési kérdéseiben.

Meg vagyok győződve, hogy a mostani megállapodás erősíteni fogja a Parlament jövőbeni tárgyalási pozícióját. Ezt a közös állásfoglalás is biztosítja. Ez pedig különösen fontos és releváns, ha demokráciáról és emberi jogokról szeretnénk beszélni a harmadik világ országai felé. Az intézményközi megállapodás megerősítése a holnapi szavazás során nem az intézményközi bizalom miatt a felelősségünk. Mi, európai parlamenti képviselők felelősen kell lépjünk a harmadik országok felé is. Nem tűnhetünk komolytalannak a szemükben. Ezért kérem én is, hogy holnap szavazzák meg ezt a négy pénzügyi eszközt tartalmazó csomagot.